að ein herfilegustu eða ein af herfilegum hagstjórnarmistökum kjörtímabilsins tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö var þegar virðisaukaskattur í lægra þrepi var í miðri þenslubólunni lækkaður úr fjórtán í sjö prósent eða helmingaður og ekki var það aðeins að skattur á mat og menningu lækkaði sem þessu nemur heldur fylgdi með niður meðal annars skattur á hótelgistingu og þjónustu veitingastaða mjög var um það deilt í hvaða mæli neytendur nutu góðs af þessum breytingum en um hitt er ekki hægt að deila að ríkið sat og situr enn uppi með umtalsvert tekjutap auk þess sem bilið milli lægra þreps og efra þreps tuttugu og fjögur eða nú tvö hundruð fimmtíu og fimm prósent og sjö prósent varð auðvitað mjög breitt sem er óhagstætt í öllu skattalegu tilliti endurskoðun á þessu fyrirkomulagi kom oftar en einu sinni til skoðunar á síðasta kjörtímabili og þá sem liður í óumflýjanlegri tekjuöflun til að koma í veg fyrir að hann ríkissjóður færi á hausinn ferðaþjónustan er í örum vexti og býr við hagstæð samkeppnisskilyrði sökum lágs gengis og engu að síður og í samhengi við þetta liggur fyrir að skatttekjur af hverjum ferðamanni hafa farið verulega lækkandi undanfarin ár samanber nýlegt svar fjármálaráðherra við fyrirspurn oddnýjar g harðardóttur þar um það er svo á árinu tvö þúsund og tólf sem sú niðurstaða verður að fara aftur með gistingu upp í fjórtán prósent en ekki fullt efra þrep eða tvö hundruð fimmtíu og fimm prósent sem er þá sama hlutfall og ferðaþjónustan bar fram til fyrsta mars tvö þúsund og sjö og var þó gengi krónunnar miklu sterkara þá en nú alþingi gekk sömuleiðis þannig endanlega frá málinu að greinin hafði því sem næst ár til að undirbúa sig undir þessa breytingu enda höfðu rök ferðaþjónustunnar verið þau að það væri óumflýjanlegt að hafa nokkurn aðdraganda að svona breytingu til að undirbúa og kynna nýjar gjaldskrár og svo framvegis það er svo fyrst í júnímánuði sem ný ríkisstjórn ákveður að hverfa frá þessari skattheimtu og þá eru um tveir mánuðir þangað til breytingin á að taka gildi í samræmi við þau rök greinarinnar að hún þyrfti langan tíma til að undirbúa og kynna breyttar gjaldskrár hafa auðvitað vaknað þær spurningar var ferðaþjónustan í einhverjum mæli búin að því ef hún hefði verið sjálfri sér samkvæm hefði mátt ætla það að í verulegum mæli hefði verið búið að undirbúa og jafnvel taka í gildi nýjar gjaldskrár til að mæta þessari væntanlegu hækkun ég hef því leyft mér að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það hafi verið kannað í hve ríkum mæli hótel og aðrir gististaðir hafi þegar tekið fyrirhugaða hækkun virðisaukaskattsins inn í gjaldskrá áður en fallið var frá innheimtunni og þá í öðru lagi hvort það hafi verið fylgst með því ef um slíkt var að ræða hvort menn hafi lækkað gjaldskrárnar á nýjan leik eftir að fallið var frá ákvörðun um hækkun